Señora Presidenta, señor candidato, después de haberle escuchado con atención, me gustaría subrayar algunos puntos en los que a muchos nos gustaría estar de acuerdo con usted. En primer lugar, es evidente que estamos ante una crisis, pero muchos pensamos que, en los últimos años, Europa no ha sido capaz de promover expectativas ni esperanzas capaces de derrotar el pesimismo.

Pero a muchos nos gusta pensar que usted no puede ser candidato a la reelección para la misma Comisión sino una nueva Comisión a fin de encarar un nuevo período que plantea muchos y más intensos desafíos. Nos hace falta una Europa capaz de regular mercados y capaz de garantizar derechos, derechos sociales ―subrayo―, pero, sobre todo, de aportar valor añadido para corregir abusos e injusticias globales en origen. He escuchado la propuesta de incluir en su Comisión a un Comisario de Inmigración vinculado a la seguridad. Y subrayo que la inmigración no impacta sólo, ni principalmente, sobre nuestra seguridad, sino sobre nuestros valores y nuestra capacidad de corregir las desigualdades en origen. Por eso, mañana, el voto que tiene lugar no es el cierre de un proceso, sino el primer punto de arranque, el punto de partida para un inmenso trabajo, que es el que tiene que hacer la nueva Comisión para ser capaz de apostar, frente a quienes deciden la parálisis o el retroceso de la Unión Europea, por un nuevo impulso a una Europa mejor, mucho mejor que la que hemos conocido en los últimos años. Y una Comisión capaz de afirmarse, frente a los eurófobos y a los euroescépticos, con firmeza capaz de defender su autonomía, como motor europeo, frente al Consejo